Poštovana predsjedavajuća, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, Hrvatska je kroz povijest pokazala da se ne boji izazova i predsjedanje Hrvatske prilika je da pokaže odgovornost, prije svega za svoje djelovanje prema građanima. Stoga i želimo Europu koja se razvija uz jasnu poruku da i manji i veći, i bogati i siromašni moraju imati jednake mogućnosti. Sigurna sam da će upravo Hrvatska biti snažan zagovornik u pravednoj raspodjeli proračunskih sredstava u donošenju višegodišnjeg financijskog okvira, ali i ono važno, vratiti povjerenje građana u stari kontinent, Europu koja mora biti korektiv i snaga za nove izazove. Za sve one koji izražavaju sumnju u moju domovinu, a uopće je ne poznaju, ne poznaju prilike u njoj, ne znaju koliko je Hrvatska gospodarski uspješna, snažna poruka Ako se pitate jesmo li spremni za ove izazove, jesmo li spremni za njih?